A magyar kormány szerint két szuverén ország közti jogi aktusról van szó. De ha így van, akkor vajon miért kezdeményezte a Néppárt a sürgős, humanitárius ügyek közt a megvitatását itt, a strasbourgi Parlamentben hiszen a Néppárt tette ezt a kezdeményezést, a szocialisták ezzel nem értettek egyet. A gyilkosság kérem, az gyilkosság.

Két ország közti átadás esetén ennek biztosítása kölcsönös garanciák alapján közös felelősség. Ezt a felelősséget keressük! A nemzetközi szervezeteknek, köztük az Európai Parlamentnek komoly munkát kell kifejteni, hogy a térségben a bizalom erősödjön, és az eset előtti nyugvópontra érjen. A békés, tárgyalásos folyamatnak nincs alternatívája a régióban. Őszintén remélem, hogy a bilaterális kapcsolatok is minél hamarabb az eredeti helyre állnak vissza.